Nowa metoda obliczania zbiórki wprowadzona zostanie stopniowo, co jest ważne, bo pozwoli to poszczególnym krajom na dostosowanie się do zmian.

To niewątpliwie jeden z mocnych punktów nowej regulacji.

Wynegocjowany przez Parlament i polską prezydencję kompromis uważam za zrównoważony. Zmiany, jakie zostaną wprowadzone przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Skorzystają na nich także producenci. Dzięki ograniczeniu biurokracji możliwe będzie dokonanie dużych oszczędności.